Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, la Commission est d'accord avec le Parlement, l'investissement dans les ports est crucial pour notre économie.

Par conséquent, le contrôle exercé par la Commission se limite à l'activité économique des ports. La Commission n'a ni le pouvoir, ni l'intention d'empêcher les États membres de dédommager les ports pour le coût des missions relevant des prérogatives de la puissance publique.

Cependant, même lorsque l'aide concerne des activités économiques, les règles relatives aux aides d'État permettent de faciliter l'investissement. Récemment, la Commission a défini, dans le règlement général d'exemption par catégorie, des critères clairs qui permettent aux États membres de soutenir la réalisation de certains investissements dans les ports sans demander l'autorisation préalable de la Commission. Le nouveau règlement s'applique indifféremment à tous les ports, qu'ils soient sous le contrôle d'actionnaires privés ou d'actionnaires publics. Il se fonde sur la pratique décisionnelle bien établie de la Commission en matière d'aide à l'investissement dans les ports. Dans tous les cas qu'elle a traités à ce jour, la Commission a approuvé l'aide d'État, après avoir vérifié qu'elle était limitée au strict nécessaire pour générer l'investissement. Le nouveau règlement procure maintenant aux États membres davantage de clarté et aussi davantage de souplesse lors de l'octroi d'aides aux ports. Les États membres peuvent effectuer des investissements publics à hauteur de 150 millions d'euros dans les ports maritimes et jusqu'à 50 millions d'euros dans les ports intérieurs, avec une sécurité juridique désormais totale. Les autorités publiques peuvent également financer les coûts de dragage, ainsi que les voies navigables d'accès.

C'est pourquoi la Commission effectue un examen plus attentif des exonérations de l'impôt sur les sociétés pour les ports publics et privés. Ces exonérations sont très différentes des aides à l'investissement que la Commission facilite. En effet, elles ne sont pas ciblées sur le financement de certains investissements, de certains coûts.

Ces exonérations, d'après nous, ne sont pas non plus adaptées aux besoins, étant donné qu'elles ne sont pas limitées à ce qui est nécessaire pour réaliser l'investissement qui, encore une fois, est l'aspect vertueux de l'économie portuaire.

Cela a d'ailleurs un effet tout à fait paradoxal, qui est que les petits ports déficitaires, ces ports qui ont vraisemblablement le plus besoin de soutien, sont privés de tout avantage, tandis que les grands ports, qui sont les plus rentables, en retirent le plus grand bénéfice. C'est un peu le monde à l'envers, et cela ne semble ni justifié, ni équitable.

Bien entendu, la Commission traite tous les États membres sur un pied d'égalité lorsqu'elle applique les règles relatives aux aides d'État.

Ces enquêtes n'en sont pas toutes au même stade.

La Commission a également concentré son action sur les États membres dans lesquels des problèmes de concurrence justifiaient une action rapide.

Aucune décision finale n'a encore été adoptée dans ces affaires.

Elle se tient aussi prête à vous expliquer comment elle facilite les investissements dans les ports, comme elle l'a fait dans le règlement général d'exemption par catégorie, ainsi que dans de nombreuses affaires d'aides d'État.